Bilans ostatniego roku to ponad 250 ataków wymierzonych w egipskie siły bezpieczeństwa oraz elementy infrastruktury energetycznej, w wyniku których śmierć poniosło ponad 100 osób.